Atât cadrele medicale care lucrează în acest sistem, cât și bolnavii, care ar trebui să fie beneficiarii lui, au ajuns să fie tratați sub limita decenței și a demnității umane. Soluții pentru îmbunătățirea și redresarea acestei situații există, dar ele nu sunt luate în seamă de către actualii guvernanți. De curând s au pus bazele unei colaborări între organizațiile sindicale ale medicilor de familie și Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților, în speranța obținerii unor rezultate mai bune la viitoarele discuții cu Ministerul Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am dorit să aduc în atenția Parlamentului European această situație deoarece, dacă și aceste demersuri susținute de Parlamentul României vor eșua, acest lucru va constitui încă o probă la dosarul abuzurilor de putere din România, unde principiul democratic al separării puterilor în stat a încetat să existe.